Monsieur le Président, nous le voyons avec la crise de l'euro, nous le voyons avec la question du programme d'aide alimentaire pour les plus démunis les égoïsmes nationaux sont tristement de retour. Les États membres se replient frileusement sur eux et le principe de solidarité, qui a fondé et inspiré la création de l'Europe, est mis à mal tous les jours. Ceci n'est pas acceptable. Et ça l'est d'autant moins quand cela affecte les plus pauvres, ceux qui sont confrontés aux plus grandes difficultés et ceux qui ont, vitalement, besoin d'obtenir de l'aide alimentaire auprès des associations caritatives. Ils sont aujourd'hui plus de 13 millions en Europe et l'Europe ne peut et ne doit pas les laisser tomber. Monsieur le Commissaire, vous l'avez vous même exprimé avec une grande justesse dans tout ce que vous avez dit et écrit L'Union européenne ne peut pas faire défaut. Les États membres doivent donc mettre fin à cette situation inacceptable de blocage. Il en va, d'abord et essentiellement, de la dignité des plus démunis et des plus pauvres, surtout à un moment où la crise s'abat sur notre continent. Mais il en va aussi de la dignité de nos institutions européennes.